moyens, plus de suivi, certainement merci Madame mais aussi plus de cohérence politique dans le suivi de leur légitimité et là, j'appuie tout à fait les propos de M me Joly à propos de certaines de nos missions. Il n'est pas normal qu'un pays qui s'initie à la démocratie par les urnes ne soit pas soutenu dans sa consolidation. La démocratie est coûteuse, pensent sans doute ceux qui voient à court terme. Moins que la guerre, très certainement, et ce sont des données que le service des relations extérieures intégrera très certainement dans son fonctionnement.